Monsieur le Président, j'aimerais dire à Monsieur le Président de la Commission que l'Europe avait besoin de ce discours. Vous avez rarement été aussi en phase avec votre auditoire.

Ceux qui, depuis des années, parmi nos États membres, freinent des quatre fers ne sont pas là aujourd'hui pour nous dire s'ils se rangent derrière les grandes lignes de votre discours. Un orateur vient de dire que les idées de Robert Schuman et de Jean Monnet sont vieilles de plus de 150 ans.

Zahradil, dont il est question, vient de mobiliser des idées vieilles de plus de 150 ans.